Señora presidenta, señor comisario, felicito al señor Coelho por su trabajo y por su compromiso. El espacio Schengen y la libre circulación de personas están amenazados. El restablecimiento de fronteras interiores por parte de algunos Estados miembros ha mermado los principios de solidaridad, cooperación y confianza mutua. Restablecer los controles en las fronteras interiores ha demostrado ser más sencillo que eliminarlos. Los nuevos controles para regular los movimientos de nacionales han sido la respuesta de algunos Estados ante la llegada de solicitantes de asilo y refugiados y el terrorismo. Las causas no remiten a la esencia de Schengen, sino a ámbitos conexos, como las deficiencias del SECA. Por esto, resulta muy necesario seguir trabajando en el paquete de migración y asilo presentado en el año

También la reforma en curso del SIS II es indispensable. Además, los sistemas SIS y VIS deben estar siempre operativos en los puestos fronterizos. Las nuevas propuestas legislativas sobre interoperabilidad de las bases de datos son necesarias para optimizar el rol de eu-LISA con el Sistema de Entradas y Salidas. La voluntad política, la solidaridad con países de primera entrada, el refuerzo de los sistemas existentes y la interoperabilidad son herramientas esenciales para fortalecer el espacio Schengen.